Dober dan, drage poslanke in poslanci, spoštovane ministrice in ministri! Ko sva s predsednikom vlade še skupaj sedela v kamniških klopeh kamniškega občinskega sveta je večkrat potarnal nad državno politiko, kako država nima posluha za občine, kako se vsi utapljamo v birokraciji in podobno, ko smo se pred zadnjimi volitvami soočali na slovenskih televizijah, je bilo mogoče iz ust Marjana Šarca večkrat slišati naslednje besede, ki jih sedaj citiram: "Zdaj je čas za novo generacijo," "V prihodnosti se da delati tudi drugače na nov način," "Zavzemam se za vrnitev politične kulture." Z vsemi temi izjavami se strinjam in take izjave sem podajal tudi sam. Seveda pa je za politiko ključno, da tisto, kar govori, naredi tudi v praksi. Glede na sedanji potek sprejemanja rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst pa je jasno, da so bile v kampanji izrečene besede Marjana Šarca žal prazne. Namesto nove politike se na velika vrata vrača stara in to žal v najslabšem pomenu besede, to je preglasovanje brez kakršnegakoli dialoga. Vladi se očitno zdi odveč prisluhniti opoziciji pri, poslušajte to, deset tisoč sto šestdeset milijonov evrov, je opozicija predlagala za okrog osemdeset milijonov evrov sprememb, vlada pa ni upoštevala niti za cent opozicijskih sprememb. Če nekoliko parafraziram predsednika vlade, ki pravi, ko se usedeš v avto, ne misliš na nesrečo, ampak spremljaš situacijo in zdravorazumsko ravnaš in prilagajaš vožnjo okoliščinam. Potem se ta vožnja zdi, kot da predsednik vlade drži v rokah volan in nikogar v tem avtu ne posluša, kljub temu da mu predlaga smiselne in dobre stvari. Zgodovina je že večkrat pokazala, da na dolgi rok samo sodelovanje prinese dobre rešitve. Kadar je slovenska politika dihala z obema pljučnima kriloma, je bil rezultat vedno dober. Vlada pravi, da se počuti odlično, čeprav diha samo z enim pljučnim krilom, pozabila pa, da jo bo utrudil že prvi resen in večji klanec. Predsednik vlade je o svojem nastopu tudi ponudil sodelovanje pri naslednjih strukturnih reformah, ampak predstavljam si, kako si on to sodelovanje predstavlja, torej kar prinesemo, podprite, to je sodelovanje, ker če imate vi kakšne predloge, če želimo mi kakšen dialog, potem je to že metanje polen pod noge. Na takšen način, vzemi ali pusti, se žal ne da sodelovati. Spomnim se decembra leta dva tisoč dvanajst, ko sem prvič kot poslanec sodeloval pri sprejemanju proračunskih dokumentov. Okoli parlamenta je bil sklenjen živi obroč. S strani Socialnih demokratov je bil takrat vložen amandma za šestnajst milijonov evrov, ki jih je takrat zahtevalo visoko šolstvo. Takrat sem bil najmlajši koalicijski vodja poslanske skupine in podrobno sem poslušal takratno razpravo. Nekatere opozicijske poslanske skupine so napovedovale podporo proračunu, če bo amandma za šestnajst milijonov evrov sprejet. Takratna naša koalicija je bila, seveda, odločena, da ga ne sprejme. Ampak razprava mi takrat ni dala miru in dovolil sem si enega izmed koalicijskih prekrškov, ki takrat ni bil najboljše sprejet, saj sem pred glasovanjem zahteval petinštirideset minut prekinitve za posvet poslanske skupine. Na lastna ušesa sem hotel še enkrat slišati finančnega ministra Šušteršiča, da teh šestnajst milijonov evrov res ni nikjer mogoče najti. Na moje veliko presenečenje je finančni minister takrat dejal, da ne vidi problema s temi šestnajstimi milijoni. Po prekinitvi smo napovedali kot koalicijska stranka podporo opozicijskemu amandmaju. Opozicijski amandma je bil sprejet z devetinsedemdesetimi glasovi. Visoko šolstvo oziroma znanost je dobila dodatnih šestnajst milijonov evrov. Del opozicije pa je takrat podprl proračun za leto dva tisoč dvanajst. Velikokrat nesmiselno vztrajanje na zavračanju opozicijskih predlogov gradi nepotrebne zidove in poglablja prepade v politiki. Spomnim se tudi mojih prvih dni v parlamentu, ko sem v času prve Janševe vlade delal v poslanski skupini NSi kot strokovni sodelavec. Spomnim se usklajevanj, pri katerih je bilo tudi znotraj naše poslanske skupine veliko razprave o tem, katera opozicijska dopolnila bomo podprli in katera ne. V tem času je bilo kar nekaj opozicijskih amandmajev v proračunu sprejetih. Po tem obdobju se je bolj ali manj začelo poglabljanje prepada med opozicijo in koalicijo. Opozicijskih amandmajev proračunu koalicijske stranke od takrat niso več podpirale. V zadnjem obdobju je to preraslo že v pravo obsesijo, da koalicija striktno zavrača še tako dobre opozicijske predloge. Na tej točki bi vam seveda lahko govoril debelih deset ali pa tudi dvajset minut, s čim v proračunu se ne strinjam, ali pa, kje vse je premalo denarja. Pa se mi upira. V tem ne vidim smisla, če je nekdo vnaprej odločen, da ničesar iz opozicije ne podpre, pa čeprav bi lahko glasovali o tem, da je danes prav zdaj zunaj dan. In ker predlaga opozicija, bi najverjetneje koalicija glasovala proti, tako daleč smo prišli. Pa da ne bo pomote, ni vse slabo v tem rebalansu. Prvi ste slišali. Ni vse slabo v tem rebalansu proračuna. So pa v tem rebalansu proračuna tudi nekatere stvari, ki so spregledane. Amandmaji Nove Slovenije so usmerjeni na primer k povečanju sredstev za raziskave in razvoj razoj, ki so v zadnjem obdobju padle pod povprečje Evropske unije. Kot se zdi, bi se očitno tukaj lahko ujeli tako Nova Slovenija kot tudi Levica. Naši amandmaji so usmerjeni tudi k Slovencem v zamejstvu in po svetu, ki jih predlagani rebalans obravnava izjemno mačehovsko. Ni res, kar je rekel predsednik vlade, da so vsi dobili več sredstev. Urad za Slovence v zamejstvu po svetu je eden, ki jih bo dobil manj. Zakaj? Zato, ker bodo državni sekretarji vzeli pri svojih plačah tisto, kar je bilo dodatno namenjenega. Vložili smo tudi amandmaje, ki bi izboljšali infrastrukturo v številnih občinah. To so na primer področja, ki bi lahko bila točka, kjer bi morda našli skupni jezik. Kjer bi lahko morda celotna politika našla skupne imenovalce na račun, seveda, neučinkovitih subvencij v gospodarstvu. V Novi Sloveniji se nam zdijo subvencije nesmiselne, nesmiselne v tem smislu, da najprej od davkoplačevalcev poberemo denar zato, da ga preko nekih razpisov potem ponovno razdelimo. Če želi država pomagati gospodarstvu, potem naj to naredi, da se delu davkov odpove. Vse, kar si želimo, so razumne in argumentirane razprave. Želimo si vsebinskega pristopa in širšega političnega konsenza pri sprejemanju proračunskih dokumentov. Prav ta širina loči politike od državnikov, dobre od slabih predsednikov vlad in, če hočete, vključujoče voditelje od avtoritarnih. Nič ni narobe o tem, če koalicija prizna, da je določena področja pri pripravi proračuna enostavno spregledala. Koalicija ni prisluhnila opoziciji, prav tako ni prisluhnila drugemu mnenju fiskalnega sveta, ni prisluhnila drugemu mnenju Evropske komisije, prisluhnila pa je izsiljevanju Levice, stranke, v kateri ministre te koalicije na drugi strani žaljivo imenujejo z izrazi, kot na primer ministrske pavlihe, ter ministrom milostno napovedujejo še eno leto. Spoštovana ministra, Cerar in Erjavec, a res mora biti zelo hudo, da prenašata tovrstne žalitve? Draga koalicija, vi ste se odločili, mi pa tudi. V debati, kjer te nihče ne posluša, je škoda vsake besede. V NSi bomo glasovali proti, ker si želimo jasno povedati, da smo proti teptanju dialoga. Razdeljenost še nikoli ni prinesla nič drugega. Če mislite, da je pot ignoriranja in preglasovanja prava, potem samo nadaljujte. Na koncu boste ostali sami.